Elnök úr, tisztelt Képviselőtársaim! Az Iszlám Állam tömeggyilkos terrorszervezet új stratégiát követ a közel keleti visszaszorulása után. Beszéljünk világosan és egyértelműen! Mára a gyenge biztonsági helyzetben lévő Száhel övezetben bontogatja szárnyait a kalifátus, Burkina Fasót pedig hídfőállásnak tekinti ebben a folyamatban. Mali, Niger, Csád és az ezekkel határos Burkina Faso térségében a vallási és etnikai konfliktusok következtében 1,2 millió embernek van ma szüksége sürgős humanitárius segítségre.

Ezek célpontjai közé tartoztak a városközpontok, a hadsereg épületei, nagykövetségek, de az oktatási intézmények is.

A keresztény közösségek különös veszélynek vannak kitéve.

Európából segítenünk kell abban, hogy a térség megőrizze, amit ugye előbb is hallottunk, az etnikai és vallási sokszínűséget. A jó megoldáshoz látnunk kell, az egyházaknak döntő társadalmi és biztonsági szerepe van. Lényegesnek tartom, az európai intézményeknek meg kell szüntetniük a szélsőséges semlegességet, amelynek nevében rendszeresen, szisztematikusan, mi itt együtt figyelmen kívül hagyjuk a felekezeteket érő támadásokat. Meg kell értenünk, hogy a vallási közösségek, így a nagyszámú keresztény felekezetek üldözése a társadalmi struktúra szétverését és az elvándorlás fokozását eredményezi. Végülis biztonság nélkül nincs vetés, nincs aratás, ezért az emberek elvándorolnak.